Ta dosavadní bilance potvrzuje, že obchodní dohoda je oboustranně velmi výhodná. Pokud se týká zboží, tak Jižní Korea je 9. největší exportní destinací pro členské země EU, zatímco EU je

Proto vítám fakt, že se podařilo mezi EU a Jižní Koreou úspěšně odstranit téměř všechny celní překážky.

Nicméně upozorňuje tato zpráva také na to, že na korejské straně se začaly vyskytovat opatření ochranářského charakteru zavádějící necelní překážky.

o nové technické normy pro stroje dovážené z EU a je třeba, aby Komise na to dohlédla.